Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că noua orientare a politicii agricole comune ține cont de așteptările noilor state membre. Mă bucur că România va avea o creștere a fondurilor agricole de 27 față de perioada anterioară. Aș dori să subliniez impactul ajutoarelor directe asupra creșterii rentabilității și competitivității fermelor agricole mici, iar exceptarea lor de la normele de mediu este binevenită pentru țara mea. De asemenea, încurajarea implicării tinerilor în agricultură trebuie să rămână un obiectiv cheie. Creșterea cu 25 a plăților directe pentru tinerii fermieri în primii cinci ani de la instalare va contribui la reorientarea lor către sectorul agricol și așa s ar putea reduce șomajul în rândul acestei categorii. În final, remarc faptul că există în continuare decalaje mari între statele membre în ceea ce privește nivelul subvențiilor acordate.